Hvala za besedo, gospod predsednik. Predstavniki vlade, kolegice in kolegi! Samo bom svoje poslansko vprašanje, v njem bom govoril o trgu dela in mladih, tako da bom ga postavil ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Mladi se pri vstopu na trgu dela soočajo s številnimi ovirami, zaradi tega prihaja tudi do kasnejšega oblikovanja družin. Menim, da premalo pozornosti dajemo problematiki zaposlovanja žensk v obdobju rodnosti. Delodajalci namreč pogosto na razgovorih za zaposlitve predvsem mlade ženske sprašujejo o njihovem osebnem življenju oziroma konkretneje o načrtih, ki jih imajo glede oblikovanja družine. Zanima jih predvsem, kdaj bodo imele otroke, saj je to povezano z njihovo odsotnostjo v času zaposlitve. Velikokrat je potem to razlog zavrnitve kandidatke na razgovoru, ki pa ga delodajalci seveda v odgovoru uradno ne navedejo, saj se zavedajo nezakonitosti takšnega ravnanja. Gre za problematiko, ki jo z normativnim urejanjem težko preprečimo. Vendar je tovrstna oblika diskriminacije nedopustna, zato jo je potrebno pravilno nasloviti. Spoštovana ministrica, sprašujem vas, kakšna je vaša politika in predvideni ukrepi, ki bi spodbudili zaposlovanje mladih žensk v času rodnosti in preprečili nezakonito ravnanje nekaterih delodajalcev, ki na razgovorih postavljajo nekorektna osebna vprašanja o oblikovanju družine.